Mně se líbí, že zde zazněla celá řada pozitivních zpráv, i to, jak je vedena tato diskuse v pozitivním duchu. Na druhou stranu musíme si říci, že možná mohlo býti učiněno víc, dejme si to tedy jako závazek do dalšího volebního období.